Monsieur le Président, en tant que membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, je me suis intéressée de près au rapport de ma collègue Regina Bastos relatif aux vingt principaux sujets de préoccupation des citoyens et des entreprises. Et nous avons débattu de ce rapport, en lien d'ailleurs avec notre débat sur les vingt ans du marché intérieur. Vingt ans déjà que la libre circulation des marchandises, des hommes, des services et des capitaux est censée pouvoir s'exercer pleinement à l'intérieur de notre espace de vie, d'échange, de liberté qu'est le marché intérieur. J'ai d'abord été intéressée par le fait qu'au premier rang des préoccupations exprimées par nos concitoyens européens, figurent les difficultés de reconnaissance des qualifications professionnelles et qu'il nous faut vraiment être particulièrement proactifs et efficaces. C'est ce qu'attendent de nous nos concitoyens que nous arrivions à mettre en place, dans un très proche avenir, des procédures de reconnaissance de leurs titres, de leurs compétences, de leurs qualifications professionnelles vraiment plus rapides, plus simples, plus efficaces, moins coûteuses.

En tant que rapporteure fictive du groupe PPE sur ce sujet, la modernisation de ces procédures, je travaille activement avec les autres membres de la commission IMCO à véritablement répondre à ce défi majeur de la mobilité.